Az EU stabilitásának kulcskérdése a Nyugat Balkán integrációjának felgyorsítása, az EU pedig nem teheti, hogy nem beszél a bővítésről. Az elmúlt években a Bizottság ezt az utat követte, aminek meg is lett az eredménye a térség országaiban csökkent az érdeklődés a csatlakozás iránt. Más globális és regionális politikai szereplők ezzel párhuzamosan rendkívül aktívvá váltak a térségben, fejlesztési perspektívát nyújtva a Nyugat Balkán államainak. Bár Európában vannak, akik leállítanák a további bővítéseket, tudomásul kell venni az EU integráció nem lehet teljes a Nyugat Balkán nélkül. Azzal a gondolattal is meg kell barátkozni, hogy a térség etnikai konfliktusai ezáltal EU n belüli gondokká válnak, utópia azt gondolni, hogy a csatlakozás után minden történelmi sérelmet elfelejtenek ezek a nemzetek. A megoldás tehát az EU kisebbségvédelmi rendszerének kialakítása, amely felkészül erre a helyzetre, nem pedig az abban való reménykedés, hogy a csatlakozás után eltűnnek az etnikai feszültségek.